Pour venir en aide à ces producteurs, l'Union a adopté des mesures de marché exceptionnelles qui ont permis le retrait d'environ 1,7 million de tonnes.

Face à ce maintien de l'embargo, j'invite donc la Commission à tout faire pour faciliter la mobilisation des programmes opérationnels par les organisations de producteurs, afin de mieux planifier les productions en fonction du marché.